Panie Przewodniczący! Dzisiejsza debata jest pokłosiem rzekomego ujawnienia mechanizmów pozyskiwania danych przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego.

Upubliczniona informacja o sposobach funkcjonowania amerykańskiego wywiadu z pewnością nie powinna być więc postrzegana w charakterze rewelacji. W sytuacji permanentnego zagrożenia terroryzmem pozyskiwanie danych o fundamentalnym znaczeniu dla przeciwdziałania potencjalnym atakom wydaje się niezwykle cenne. Wypełniając zadania związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa obywateli, państwa muszą korzystać z odpowiednich narzędzi. Tym bardziej w obliczu szeroko zakrojonej działalności organizacji przestępczych w sieci. Kwestie bezpieczeństwa narodowego pozostają w kompetencjach krajów członkowskich. Nie widzę zatem uzasadnionego powodu, aby w omawianym przypadku konieczne było angażowanie instytucji europejskich. Rolą Komisji Europejskiej jest natomiast czuwanie nad przestrzeganiem wspólnotowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem internetu.